Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io mi domando qual è il senso di questa nostra interrogazione. Essa è intesa alla predisposizione di una relazione d'iniziativa ad opera delle tre commissioni che hanno redatto quest'interrogazione, che operano ai sensi dell'articolo 51 del nostro regolamento. Ricordo che queste tre commissioni hanno già predisposto insieme la risoluzione approvata dal Parlamento il 25 novembre 2009 sul programma di Stoccolma, quando ancora non era entrato in vigore il trattato di Lisbona. Si trattò di una prima applicazione dell'articolo 51 e il coinvolgimento di ben tre commissioni segnala l'ampiezza e l'importanza della materia trattata. In effetti, il programma di Stoccolma abbraccia l'intero terzo pilastro della costruzione europea che il trattato di Lisbona ha introdotto nell'ambito della sua novità principale, quella cioè di affidare alla sovranità democratica del Parlamento europeo una parte dei beni massimi per i popoli che sono la libertà, la sicurezza e la giustizia. Il loro spazio unitario nell'Europa è un obiettivo fondamentale nel processo di integrazione, così come dichiarato nel trattato di Amsterdam. Bisogna dare atto alla Commissione di aver già riferito più volte, sia in assemblea plenaria, sia nelle sedi delle commissioni, sul progresso che ha fatto il trattato di Lisbona, ma ora si chiede, in adempimento di quanto già richiesto nella precedente nostra risoluzione del novembre 2009, una valutazione di sintesi della Commissione su ciò che è stato compiuto, ciò che resta da realizzare, sulle difficoltà incontrate, sulle ipotesi formulate per superarle. Siamo ormai prossimi alle elezioni europee del 2014, che capitano in un momento di crisi, non solo economica ma anche di fiducia nell'Europa. È drammatico constatare che la partecipazione popolare alle elezioni europee è andata progressivamente diminuendo in tutti i paesi in modo costante, in quelli che hanno fondato l'Unione, in quelli che l'hanno arricchita nel corso del tempo, in quelli che sono entrati dopo il crollo del muro di Berlino. Allora bisogna reagire. Nonostante questa triste constatazione, nonostante la crisi, le prossime elezioni potranno essere il momento di rilancio perché finalmente dopo tanto tempo si dovrà necessariamente parlare soltanto di Europa. Fino alle ultime elezioni il dibattito elettorale si concentrava sulla politica interna, era una sorta di verifica della politica dei governi, ma ora bisognerà dire se Europa sì o Europa no. Occorre dunque mostrare in modo concreto e comprensibile ai cittadini i risultati raggiunti e se la libertà, la giustizia e la sicurezza sono i massimi beni, proprio su questo bisogna fornire informazioni precise e convincenti. Io mi permetterei di fare tre domande particolari. La prima in che misura i nuovi strumenti e metodi decisionali hanno influito sulla realizzazione degli obiettivi indicati dal programma di Stoccolma? Secondo in che modo la Commissione intende incrementare la fiducia dei cittadini e la democrazia rendendo efficaci e accolte le domande dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato di Lisbona sull'iniziativa dei cittadini? Terzo quali sono le intenzioni della Commissione riguardo alla costituzione della Procura europea?